Voorzitter, collega's, ik zou u willen vragen wie van u de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, professor McGlade, persoonlijk kent? Ik vraag dat omdat u in meerderheid op het punt staat om haar integriteit ernstig in twijfel te trekken. Dat ondanks het feit dat het Europees Milieuagentschap jaar in jaar uit gezien wordt als een voorbeeld van hoe een agentschap gemanaged moet worden, dat de Europese Rekenkamer jaar in jaar uit aangeeft dat alles klopt bij het Europees Milieuagentschap, en dat het Milieuagentschap zelf alle beschuldigingen heeft weerlegd of heeft aangetoond dat ze simpelweg niet waar zijn. Uitstel van kwijting is niets anders dan een politieke motie van wantrouwen tegen de huidige directeur.

Het ontbreken van iedere grond voor het uitstel van kwijting van het Milieuagentschap doet bij mij de vraag rijzen of er hier een verborgen agenda is.